virðulegi forseti þetta mál er sömuleiðis gamall kunningi það var lagt fram á alþingi á síðasta þingi að lokinni fyrri umræðu var því vísað til utanríkisnefndar þaðan var málið sent til umsagnar og viðbrögð sem bárust voru mjög jákvæð má vísa í umsögn iðnaðarráðuneytisins sem tekur undir að hafin verði þessi stefnumótun sem tillagan kveður á um og samtök atvinnulífsins í sinni umsögn mæla sömuleiðis með samþykkt tillögunnar því miður var málið hins vegar ekki afgreitt frá alþingi á síðasta þingi og er þess vegna endurflutt ég ætla í sjálfu sér ekkert að að ítarlega yfir efni þessa máls það gerði ég á sínum tíma þegar ég mælti fyrir því hér fyrra sinnið það hins vegar lýtur að því að við vitum að það er mjög brýnt að laða erlendra fjárfesta hingað til lands hingað vantar sárlega fjármagn bæði lánsfjármagn og einnig áhættufjármagn að öðru leyti við vitum á hinn bóginn að það hefur trúverðugleiki okkar á erlendum vettvangi hefur víða beðið hnekki og það er ein ástæðan fyrir því að erlendir fjárfestar hafa haldið að sér höndum og eru ekki viljugir til þess að fjárfesta hér á landi

ramma sem gerir það að verkum að þeir sem hafa áhuga á því að hasla sér völl í fjárfestingum geti gert það með sæmilegu öryggi önnur hlið þessa mál sem hefur kannski minni athygli vakið það lýtur að hagsmunum íslendinga beinlínis erlendis við vitum að íslendingar íslenskir aðilar bæði lífeyrissjóðir einstaklingar fyrirtæki bankastofnanir jafnvel eiga umtalsverða fjármuni bundna í erlendum fjárfestingum af margs konar toga og þrátt fyrir hrunið mikla eru í bókum okkar bókfærðar umtalsverðar eignir íslendinga erlendis á móti þeim skuldum sem á bak við þær standa í flestum tilvikum samkvæmt nýjasta yfirliti seðlabanka íslands má sjá að heildareignir okkar í útlöndum nemi um átta þúsund fjögur hundruð milljörðum króna það er auðvitað ekki allt sem sýnist við vitum að margar þessar eignir eru einskis virði í dag en þær gefa engu að síður til kynna að þarna er um að ræða mikla hagsmuni fyrir okkur þessir gagnkvæmu samninga um vernd fjárfestinga sem hafa kannski ekki verið mjög mikið ræddir hér á íslandi eru líka tiltölulega nýir það má rekja til ársins nítján hundruð fimmtíu og níu þegar fyrsti samningurinn af þessu tagi leit dagsins ljós samningur um gagnkvæma vernd fjárfestinga eru í dag um það bil tvö þúsund fimm hundruð í heiminum flest vestræn ríki eru með tugi slíkra samninga í gildi þessir samningar eru tvíhliða þar sem þau ríkis á í hlut eiga leitast við að skapa hagstæðar aðstæður fyrir fjárfestingar af hálfu fjárfesta annars ríkis af landsvæði hins ástæðurnar sem þessi ríki hafa fyrir því að gera slíka samninga eru meðal annars að tryggja aukna vernd fjárfestinga þegna sinna erlendis og til þess að laða að erlenda fjárfestingu með því að veita erlendum fjárfestum aukna vernd ég ætla í sjálfu sér ekki að rekja frekar efni þessara samninga það geta menn kynnt sér meðal annars í greinargerð þingsályktunartillögunnar en deilur milli ríkja sem gætu skapast um þessa samninga getur hvor samningsaðili fyrir sig lagt fyrir gerðardóm sex mánuðum eftir að slíkar samningaviðræður um úrlausn deilu hefjast og er slíkur gerðardómur þá skipaður sérstaklega í öllum tilvikum það er áhugavert í sjálfu sér að velta því fyrir sér hvort samningar af þessum toga hefðu breytt einhverju í þeim erfiðu og sársaukafullu deilum sem við höfum staðið í upp á síðkastið þessu velti ég upp á sínum tíma þegar ég hóf þetta mál með fyrirspurn sem ég lagði hér fram á alþingi og hæstvirtur utanríkisráðherra össur skarphéðinsson vék að þessu atriði í sínu svari við fyrirspurn minni og sagði þá með leyfi

það sé alveg rétt að við höfum átt tök á því að skjóta þeirri ákvörðun sem breska ríkisstjórnin tók í október síðastliðinn til slíks gerðardóms það hefði væntanlega styrkt stöðu okkar töluvert í því stríði sem háð var um þann tiltekna hlut þeirrar deilu þetta sjónarmið er ákaflega athyglisvert og er mjög í samræmi við þá hugsun sem býr annars að baki þeirrar þingsályktunartillögu sem hér er flutt af því bretar koma hér til umfjöllunar er það athyglisvert að bretland hefur gert flesta slíka samninga af ríkjum heimsins og er með yfir hundrað slíka samninga í gildi við hin ýmsu ríki þó ekki við ísland það er ekki ólíklegt að þetta eigi rætur sínar að rekja að nokkru til reynslu breta af fjárfestingum víða um heim þeir eru gamalt heimsveldi samveldisríki og þeir gera sér mætavel grein fyrir því kannski best af öllum um þýðingu þess að fjárfestar geti notið eðlilegrar verndar við viðsjárverðar aðstæður ég fékk þær upplýsingar úr svari hæstvirts utanríkisráðherra á sínum tíma sem ég vék að hér áðan að íslandi hafi gert ellefu samninga af þessu tagi það er við chile egyptaland indland suður kóreu lettland líbanon litháen mexíkó víetnam og singapúr samningarnir við egyptaland og líbanon bíða raunar fullgildingar en fyrrgreindir samningar ná allir til gagnkvæmrar verndar fjárfestinga reyndar er frammistaða við gerð slíkra samninga ekki of ofarlega á lista þegar fjöldi þessara samninga er skoðaður á heimsvísu samkvæmt upplýsingum af heimasíðu alþjóðastofnunarinnar um lausn fjárfestingardeilna er ísland í hundrað og nítjánda til hundrað tuttugu og þrjú sæti af hundrað sjötíu og fjögur þjóðum sem yfir höfuð hafa gert slíka samninga þau lönd sem deila þessum sætum með íslandi í það er erum efnum og hafa gert um það bil jafn marga samninga og við eru búrkína fara trinitat tobacco zaír og zambía því miður virðist sem fátt sé að gerast í þessum efnum hér á landi og þess vegna tel ég ástæðu til þess að alþingi marki stefnu í þessa veru ég vísa síðan aftur til þess sem ég nefndi í upphafi að þær umsagnir sem bárust um þetta mál á síðasta þingi voru allar lofsamlegar og ég treysti því og trúi að um þetta mál geti þess vegna tekist samstaða þverpólitísk samstaða þetta er í rauninni ekki pólitískt mál í þeim skilningi að minnsta kosti ekki flokkspólitískt mál þetta er pólitískt mál í þeim skilningi eingöngu að við erum að reyna að vernda okkar eigin hagsmuni annars vegar eignir okkar erlendis sem þjóðar og síðan að laða að með eðlilegum hætti erlendar fjárfestingar í þeim